Először is szeretnék Önnek és az Elnökségnek a munkájához gratulálni. Úgy gondolom, hogy a munkájuk fókuszában a gazdasági növekedés, a versenyképesség, a munkahelyteremtés állt helyesen, mint a legfontosabb feladat, ami az Európai Unióban előttünk áll. Azt látom, hogy e szerteágazó területen értek el eredményeket.

Különösen szeretném kiemelni a legfontosabb feladataink egyikét, a fiatalok munkanélküliségének, egyáltalán a munkanélküliségi helyzetének a javítását. Ezért tartom fontosnak az ifjúsági garancia program keretében elindított tárgyalássort. Ki szeretném még emelni a bankunió területén elért eredményeket, ami, úgy gondolom, szintén figyelemre méltó. Vannak még nyitott területek, amelyeken nem sikerült olyan mértékű előrehaladást elérni.